Un atac cibernetic în aceste domenii paralizează și amenință o țară și siguranța ei națională. De aceea ne trebuie planuri de urgență pentru amenințări cibernetice și, în acest context, nu consider că este oportună publicarea unei liste cu infrastructura critică din statele membre. Raportul ridică nivelul de securitate împotriva atacurilor cibernetice, e foarte bine. Acum statele membre trebuie să se coordoneze în cazul unor amenințări cibernetice.